Wystąpienie komisarza Barroso przy okazji prezentacji komunikatu dotyczącego odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu w Unii Europejskiej przypomniało mi słowa znanego amerykańskiego inwestora, który stwierdził niedawno, że miejsc pracy nie tworzą pracodawcy, ale konsumenci.

przy tworzeniu zachęt do zatrudnienia oraz przy intensywniejszym wspieraniu nowych przedsiębiorstw. Warto także pochylić się nad kwestią niestandardowych form zatrudnienia, które często przyczyniają się nie tylko do ogromnej segmentacji na rynku pracy gdzie część pracowników ma rozbudowane prawa, a część kompletnie jest ich pozbawiona ale także mogą zwiększyć ryzyko ubóstwa i wyłączenia społecznego. Ważne jest więc, aby państwa członkowskie w odpowiedzialny sposób łączyły ze sobą elastyczność miejsc pracy z ich bezpieczeństwem oraz z odpowiednim wynagrodzeniem, tak aby nie doprowadzić do powstania i rozwoju grup tzw. pracujących biedaków. Z drugiej strony państwa członkowskie powinny wiele uwagi poświęcić działaniom ukierunkowanym na pracowników. Poprzez inwestycje społeczne państwa członkowskie powinny aktywizować swoich obywateli oraz wyposażyć ich w instrumenty, które pomogą im w elastycznym i proaktywnym reagowaniu na ciągle zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne.

Po raz kolejny powtórzę, jak ważne są inwestycje w edukację i szkolenia oraz wyposażenie młodych osób w umiejętności wymagane przez rynki pracy. Ostatni opublikowany komunikat Komisji Europejskiej zawiera wiele dobrych i potrzebnych rozwiązań.